Señor presidente, comisaria Creţu, ayer tuvieron lugar elecciones legislativas en un importante país de la Unión Europea Suecia.

Exactamente lo mismo sucedió en las elecciones austriacas, en las elecciones francesas, en las alemanas, en las italianas, pero sobre todo han estado dominadas por un defecto de política europea en una materia que requiere Europa como ninguna otra, más aún que el euro o que la política exterior. Porque el euro no la comparten como moneda todos los Estados miembros de la Unión Europea, ni la política exterior es una cooperación estructurada en la que participen todos los Estados miembros. En cambio, la preocupación por las migraciones sí lo es, pero lo es sobre todo con la ausencia de respuesta europea. En primer lugar, en cambiar la mirada negativa de la Unión Europea al fenómeno migratorio, pensando distópicamente que puede conseguirse migración cero, negando el fenómeno o cerrando las compuertas. Pero, en segundo lugar, hay que cambiar la mirada no europea, la que se niega a compartir la responsabilidad. Por tanto, sigue siendo una urgencia que el Consejo desbloquee el Reglamento de Dublín y establezca un cauce, una responsabilidad compartida y el cauce a los visados humanitarios para que los que intenten llegar a Unión Europea no pierdan la vida en el intento.